Jak wspomniał pan poseł Grzyb, Polsce to zajęło 10 lat.

Mianowicie doceniamy fakt podpisania umowy o programie ramowym Horyzont 2020. Doceniamy stworzenie krajowego planu działania na rzecz efektywności energetycznej. Wysoko cenimy to, że premier złożył oświadczenie, że Mołdowa zamierza złożyć wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej.